virðulegi forseti ég vil nota tækifærið og þakka sérstaklega virðulegum forseta fyrir að hafa stýrt málum með þessum hætti ég tel þetta enn einn vitnisburðinn um að forseti hefur haldið afskaplega vel á málum við erfiðar aðstæður vonandi verður þessi niðurstaða til þess að við tökum málefnalega umræðu um það sem skiptir máli ekki bara hér á háttvirtu alþingi heldur líka annars staðar vonandi verður þetta til þess að við munum ekki sjá aftur þá hluti sem hafa verið í gangi á undanförnum dögum vonandi er þetta víti til varnaðar og vonandi munum við geta leyst úr erfiðum deilumálum með öðrum hætti en almenningur hefur þurft að horfa upp á á undanförnum dögum ég bara beini þessu til okkar allra því að þetta snýr að okkur öllum við munum aldrei bæta vinnubrögðin nema við gerum það öll